hæstvirtur forseti nefndin hefur tekið málið til meðferðar og fengið til sín gesti og fengið allnokkuð af umsögnum í frumvarpinu er lagt til að tiltekin verkefni sem dómsmálaráðuneytið hefur til þessa haft með höndum verði flutt til smærri sýslumannsembætta víða um landið og í nefndaráliti er tilgreint hvaða verkefni þar kann einkum að vera um að ræða en um er að ræða ákvarðanir se eiga að hafa kann tilgang að styrkja sýslumannsembættin auk þess að gera afgreiðslu málafljótlegri og skilvirkari með þessu er líka ætlunin að ráðuneytið verði betur í stakk búið til þess að sinna öðrum verkefnum nefndin áréttar að gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að ákvarðanir sýslumanna í þeim verkefnum sem ætlunin er að flytja verða samkvæmt almennum reglum kæranleg til dómsmálaráðuneytisins og nefndin álítur því að ákvæði frumvarpsins geti einnig stuðlað að auknu réttaröryggi í stjórnsýslunni nefndin gerir ákveðnar breytingartillögur við frumvarpið hún leggur til að við frumvarpið verði bætt kafla sem breyti fjórða og fimmta tölulið fjórðu grein laga um þjóðskrá og almannaskráningu þar er nú gert ráð fyrir að almannaskráning byggist meðal annars á gögnum dómsmálaráðuneyti um ættleiðingarleyfi og sýslumenn gefi þjóðskrá skýrslur um hjónavígslur leyfi til skilnaðar að borði og sæng og leyfi til lögskilnaðar nefndin leggur annars vegar til að við ákvæðið verði bætt áskilnaði um að sýslumenn skuli veita þjóðskrá skýrslur og gögn um ættleiðingarleyfi og ákvæði um að dómsmálaráðuneytið fari með ögn um ættleiðingarleyfi verði þar af leiðandi fellt niður auk þess leggur nefndin til að inn í ákvæðið verði bætt áskilnaði um að sýslumenn skili til þjóðskrár gögnum um staðfestar samvistir sem hafa að sjálfsögðu sama vægi við almannaskráningu og upplýsingar um önnur þau tilvik sem talin eru upp í greininni

með hliðsjón af þeim breytingum á skipulagi lögreglumála sem taka gildi um næstu áramót samanber lög númer fjörutíu og sex tvö þúsund og sex sem meðal annars fela það í sér að ekki fara allir sýslumenn með lögreglustjórn þá telur nefndin rétt að færa þessa leyfisveitingu frá lögreglustjórum til sýslumanna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrnefndum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali guðjón ólafur jónsson sigurður kári kristjánsson og björgvin g sigurðsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins kolbrún halldórsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk nefndaráliti þessu undir nefndarálitið rita bjarni benediktsson ágúst ólafur ágústsson birgir ármannsson guðrún ögmundsdóttir kjartan ólafsson og sigurjón þórðarson